virðulegi forseti á árunum fyrir hrun jókst ójöfnuður á íslandi meira en í öðrum o e c d löndum það er staðfest leið íslenskra stjórnvalda út úr hruninu var leið jafnaðar það var vel þetta er staðfest með tölum og rannsóknum við fórum þá leið sem aðrir hafa ef til vill ekki farið svo sem eins og írar þar sem ójöfnuður hefur aukist eftir hrun hér hefur hins vegar verið farin sú leið að auka jöfnuðinn þannig að minni álögur hafa verið lagðar á lágtekjuhópa en meiri á hátekjuhópa þetta sést á tölum frú forseti sem ég get vitnað í en að meðaltali var kjaraskerðingin eftir hrunið um tuttugu prósent lágtekjuhópar urðu fyrir níu komma fjögur prósent skerðingu en hátekjuhópar um þrjátíu og átta prósent á írlandi var þessu öfugt farið þar urðu lágtekjuhópar fyrir tuttugu og sex prósent missi en hátekjuhópar þeir sem höfðu mestar tekjur græddu átta prósent á hruninu hér erum við að fara leið jafnaðar út úr hruninu og það skiptir sköpum þess vegna er það afskaplega brýnt og mikilvægt að hafa stjórn jafnaðarmanna við völd þegar við erum að laga til í samfélaginu eftir einhver mestu ósköp sem dunið hafa yfir íslenska lýðveldið á undanliðnum áratugum þar fyrir utan er gríðarlega mikilvægt frú forseti að sýna á þessum tímum sem aldrei fyrr aga í ríkisfjármálum það hefur verið gert við sem styðjum þessa ríkisstjórn höfum ekki farið þá leið sem var farin fyrir hrun þegar fjárlög ríkisins voru brotin sem nemur tugum milljarða á ári ég get bara nefnt sem dæmi að heilbrigðisgeirinn fór þrjátíu og þrjá milljarða fram úr fjárlögum á fjórum árum fyrir hrun það nemur rekstri eins landspítala á einu ári okkur hefur tekist á ná böndum á ríkisfjármálabúskapnum og það er að skila sér uppskeran er hafin í þeim efnum í þriðja lagi frú forseti verðum við að huga að því hvernig við byggjum okkur út úr þessu hruni hvernig við endurhönnum ísland það gerum við með því að sækja fram á forsendum fjölbreytni í atvinnumálum einhæfni í atvinnumálum hvar sem er hringinn í kringum landið er leiðin til glötunar fjölbreytni festir byggðir í sessi jafnt í þéttbýli sem í hinum dreifðu byggðum og sessi framkvæmdaáætlun sem hér er til umfjöllunar er einhver besta leið sem er hægt að fara af þeirri leið til að treysta byggðir í sessi til að treysta fjölbreytni atvinnulífsins og leið beggja kynja inn á þann mikilvæga markað sem skiptir sköpum fyrir heimilin á íslandi höfum við byggt á tiltölulega fáum stoðum matvælaframleiðslu sjó og landbúnaði um tuttugu og fimm prósent af verðmætasköpuninni áliðnaði sömuleiðis um tuttugu og fimm prósent af verðmætasköpuninni og ferðaþjónustunni sem hefur verið sívaxandi burðarstoð og sú nýja stoð sem margir hafa nefnt í íslensku atvinnulífi það gleymist gjarnan að nefna fjórðu stoðina sem er ef til vill að verða einhver sú mikilvægasta og eykur fjölbreytni atvinnulífsins til mikilla muna og það er og það er athyglisvert að taka eftir vextinum í þessari grein en árið tvö þúsund og fimm velti þessi geiri tveimur milljörðum króna

með þessari framkvæmdaáætlun erum við ekki að setja eggin í sömu körfu við erum að leggja áherslu á fjölbreytni atvinnulífsins í öllum greinum í sjávarútvegi í iðnaði í ferðaþjónustu í samkeppnissjóðageira okkar og í hugverkaiðnaðinum við erum með öðrum orðum að veðja á auðlegð sköpunar það er að mínu mati lykilorðið í atvinnusókn inn í framtíðina að veðja á auðlegð sköpunar því samfélag sem byggir á einhæfni í atvinnuleyfi er dæmt til að verða fyrir áföllum en það samfélag sem sækir fram á fjölbreyttu atvinnulífi getur keppt við bestu samfélög í heimi hér